Als coördinator van de Commissie mensenrechten voor mijn fractie sta ik er dan ook op dat de Europese Unie aantoont dat universele mensenrechten sterker zijn dan IS barbarij.